Paní předsedající, kladu si otázku, proč stále ještě přetrvává tato situace, kdy Romové žijí v ghettech, kdy stále ještě je mezi nimi velká chudoba, nezaměstnanost. Myslím, že ke změně musí přispět obě strany, jak společnost, tak Romové. A já chci poděkovat kolegovi Peteru Pollákovi, který je také zástupcem romského etnika a je velmi aktivní.

Myslím si, že klíčem k tomu, aby byl roztržen ten řetěz reprodukce chudoby, je vzdělání. Známe příklady mladých lidí, kteří získali kvalitní vzdělání, protože měli motivaci, ale měli také podporu a tu podporu potřebují od společnosti.

K tomu všemu může pomoci také Evropská unie, ale musí být aktivní i členské státy.